ausfällt.

Denn es ist ja so, wie die Frau Vizepräsidentin gesagt hat Die Regierungen der Mitgliedstaaten haben beschlossen, dass die Obergrenzen des Haushalts der EU mindestens bis 2020 zurückgehen. Gleichzeitig gehen die Anforderungen aber nach oben. Nur ein Beispiel Um den Schutz der Außengrenzen in den Griff zu bekommen, soll Frontex ausgebaut werden. Das ist richtig. Aber folgen diesen zusätzlichen Anforderungen auch die zusätzlichen Leistungen? Natürlich nicht. Dieses schlechte Spiel setzt sich durch fast alle Bereiche des Haushalts fort. Ich darf den Entwurf des Europäischen Parlaments für den Haushalt 2017 anfertigen, und dieser Entwurf gleicht einem Flickenteppich, denn die Decke ist zu kurz. Wir müssen irgendwo ein Loch schneiden, um den Flicken irgendwo anders draufzusetzen. Denn der mittelfristige Finanzrahmen, wie er heute ist, ist eine Schönwetterveranstaltung wie wir auf Deutsch sagen die den aktuellen Anforderungen nicht gerecht wird.

dass der syrische Bürgerkriegsflüchtling, dessen Kinder mit dem Geld aus der EU beschult werden, durch den palästinensischen Flüchtling ersetzt wird, der keine Perspektive mehr sieht, weil seine Kinder eben nicht mehr beschult werden. Das Wesentliche ist also, dass die Aufgaben und die Anforderungen seit dem Beschluss des mittelfristigen Finanzrahmens gewachsen sind. Ja, wir wollen sparsam haushalten. Ja, wir wollen den Einsatz der Mittel so effektiv wie möglich. Das ändert aber nichts daran, dass Europa, das zur Lösung von Problemen beitragen soll, die nötigen Mittel dazu benötigt. Frau Vizepräsidentin, ich bitte Sie daher, um eine frühzeitige Vorlage der Überarbeitung des mittelfristigen Finanzrahmen, und ich bitte Sie darum Seien Sie mutig, was die Obergrenzen der Rubriken 3 und 4 angeht.